Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, io sono stato nel Consiglio Commercio in questi anni e il lavoro che si è fatto, in particolare per quanto riguarda l'acciaio, è senz'altro stato un lavoro importante. È arrivato troppo tardi, tuttavia, ed è ancora troppo debole. Sono molto convinto che la revisione delle misure di salvaguardia vada fatta immediatamente, subito. Abbiamo già menzionato il caso turco e, anche per quanto riguarda la Cina, c'è ancora moltissimo da fare, molti prodotti entrano con triangolazioni che vanno controllate. Ma c'è un tema che ha a che fare con il processo di cambiamento dell'industria dell'acciaio all'interno. Noi sappiamo che la normativa sugli aiuti di Stato è particolarmente stringente sull'acciaio. Io credo che valga la pena ragionare non solo su fondi europei per la ricerca, ma fondi per la transizione industriale, per consentire alle aziende di fare i loro investimenti ambientali, pur in un momento di grande difficoltà del settore dell'acciaio, e a questo scopo rivedere la normativa sugli aiuti di